Y es una queja política por lo que consideramos una falta de cooperación leal, una falta de cooperación institucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, algo en mi opinión muy grave. Para empezar por recordar los hechos, tengo que decir que ya el artículo 226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea otorgó en el año 2009, cuando se aprobó el Tratado de Lisboa, al Parlamento Europeo la iniciativa legislativa para regular cuáles son los poderes de las comisiones de investigación. Les recuerdo que solamente hay iniciativa legislativa del Parlamento Europeo en dos materias en la ley electoral europea y en la regulación de las comisiones de investigación.